Da war es zum Beispiel verboten, wie eine Kollegin das vorher gemacht hat, vom Blatt abzulesen. Das würde uns vielleicht auch hier helfen. Eines jetzt aber dazu Es tut sich ein neues schwarzes Loch auf in einem der ärmsten Länder dieser Welt.

Die Lage hat weitreichende Auswirkungen auch und vor allem natürlich auf uns Europäer. Trennen Sie sich einmal von der Illusion, geschätzte Kollegen, dass wir am Ende des Tages alle Flüchtlinge aus Arabien und aus den Problembereichen dieser Welt aufnehmen können! Jemen ist ab jetzt da können Sie sicher sein von besonderem Interesse für alle möglichen terroristischen Organisationen, die sich dort tummeln. Dieses Beispiel Jemen ist wieder ein Musterbeispiel mehr, wie schädlich und zum Nachteil Europas jegliche Einmischung der Amerikaner in allen Teilen dieser Welt ist.